Er zit een patroon in die moordpartijen.

Het gaat om een politiek probleem, want er zijn belangrijke krachten in en rond het ANC die deze moordpartijen in de hand werken. De regering en de politie doen nauwelijks iets.